Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, signori Commissari, ho già detto nel mio intervento preliminare perché questa relazione merita un ampio consenso. Replico ora a qualche obiezione che è stata fatta nel corso del dibattito, in particolare sulla questione del Procuratore europeo, previsto già dal trattato

È opportuno che si proceda ad attuare anche su questo punto il trattato di Lisbona, in un momento in cui la globalizzazione di tutto, anche della difficoltà d'indagine, esige una concentrazione in un punto delle indagini. Non si tratta di giudicare, ma di raccogliere prove spesso di difficilissima raccolta perché il mondo è diventato globale. In secondo luogo, per quanto riguarda gli altri temi della giustizia e parlo non solo come presidente della commissione AFCO e relatore ma anche come esperto di giustizia nella mia professione di giudice devo dire che oggi il problema principale è la rapidità del processo. Già Amleto si lamentava, come grande mano che poteva spingerlo al suicidio, della lunghezza dei processi. Questo vale anche per il processo penale ma, soprattutto, per il processo civile. Dobbiamo sveltire anche i processi commerciali proprio per realizzare meglio il mercato interno, per aumentare la possibilità di commercio e quindi, in definitiva, anche per rilanciare la crescita. Naturalmente in questo ha il primato non il diritto sostanziale ma il diritto processuale. Quindi, con questa indicazione prima il diritto commerciale del diritto penale, prima il diritto processuale del diritto sostanziale esprimo di nuovo un consenso a questa relazione importante.